Cuando se tiene la capacidad de salvar vidas, no hacerlo ya no es una cuestión de derechos humanos, sino de dignidad humana. Y, cuando las instituciones no hacen nada ante la muerte, dificultar o incluso criminalizar la actividad de las ONG que salvan vidas es convertirse en cómplices. Porque igual de infame es cerrar puertos a los barcos de rescate —como hacía Salvini— que amenazar con multarles por no pedir permiso para rescatar —como quería hacer Pedro Sánchez—. Les diremos una y mil veces Salvar vidas no es delito.

Señorías, no devalúen esta propuesta, que puede ser un pequeño paso en la buena dirección. No hay excusas o con la vida, o cómplices de la muerte.